út í það sem snýr að hennar málaflokki ferðamálunum og það sem er sagt frá í stjórnarsáttmálanum en þar er eins og hefur komið fram í dag verið að velta upp ýmsu í þessum langa samningi sem ekki hefur vakið mikla athygli en er nú alveg þess virði að ræða það og afskaplega mikilvægt að við gerum það á þinginu það er á blaðsíðu tólf málsgrein sem hljóðar svo með leyfi forseta kannaður verði grundvöllur þess að leggja á umhverfisgjöld tengd ferðaþjónustu sem renni til uppbyggingar þjóðgarða og annarra fjölsóttra og friðlýstra áningarstaða ferðamanna og til eflingar ferðaþjónustu þar sem ekki er hægt að skilja annað á þessum texta heldur en það að hér sé verið að hreyfa við hugmynd sem oft hefur verið rædd sem menn hafa ekki sett eftir því sem ég best veit áður í stjórnarsáttmála og ekki framkvæmt svo ég muni til á landinu áður ef undan er skilið á einum stað á tengdist því að þá var tekið gjald af rútum sem þá komu með ferðamenn og held ég að menn hafi hætt við það en rök þeirra aðila sem áttu það svæði var að það væri mikill ágangur á svæðinu og það kostaði mikið að hald því úti og þess vegna voru þessi gjöld sett á en forsvarsmenn ferðaþjónustunnar brugðust mjög hart við þessu og varð af þessu talsverð fjölmiðlaumfjöllun hér er þetta inni í þessum stjórnarsáttmála og það hefur vakið athygli mína hvað hefur farið lítið fyrir umræðu um þetta og þess vegna vil ég spyrja hæstvirtur iðnaðarráðherra hvað menn séu að hugsa varðandi hvers konar aðgangseyri er hér um að ræða og þá er ég að vísa til hvort menn séu búnir að gera sér grein fyrir upphæðum og sömuleiðis um hvaða staði er að ræða það eru auðvitað margir staðir á íslandi sem eru mjög fjölsóttir af ferðamönnum og síðan hvenær þessi gjaldtaka kemur til framkvæmda er þetta eitthvað sem